Z politického hľadiska považujem za veľmi dôležité, aby usmernenia pre rozpočet na rok 2012 odrážali ekonomickú a hospodársku realitu, v ktorej je tvorený. V čase, keď sú členské štáty nútené šetriť a naši občania znášajú dôsledky finančnej a hospodárskej krízy, nie je možné počítať s dynamikou zvyšovania rozpočtu zaužívanou v predchádzajúcom roku. Naopak, musíme sa pozrieť, v ktorých oblastiach našej činnosti vieme ušetriť daňové prostriedky našich občanov bez toho, aby sa znižovala kvalita našej práce. Isté rezervy, myslím si, máme priamo v našej organizácii práce. Tri sídla Európskeho parlamentu a pravidelné presúvanie sa tisícov pracovníkov a poslancov z Bruselu do Štrasburgu dvanásťkrát do roka sú verejnosti všeobecne známe. Takéto plytvanie verejnými prostriedkami sa, vážení kolegovia, nedá nazvať ináč ako pohŕdaním realitou. Akékoľvek reči o úspornom hospodárení budú nedôveryhodné dovtedy, kým sa tento cirkus presúvania sa na rokovania Európskeho parlamentu nezruší.